Doamnă președinte, doresc să îl felicit și eu pe colegul meu, domnul Cristi Preda, pentru un raport foarte concis și echilibrat. De asemenea, aș dori să mă alătur celor care regretă decizia Guvernului de suspendare a negocierilor de aderare. Consider că soluția aleasă nu este cea mai bună iar, în opinia mea, ar fi fost de preferat să se organizeze un referendum abia după încheierea negocierilor.

Cetățenii islandezi trebuie să cunoască foarte bine toate avantajele pe care le aduce statutul de membru al Uniunii Europene, mai ales că ei se bucură deja de o parte dintre ele. De aceea, Comisia Europeană ar trebui să se implice activ în informarea opiniei publice. Sper ca, totuși, Islanda să continue drumul către Uniune pentru că, până la urmă, împărtășește valori comune cu statele membre. Nu în ultimul rând, susțin și eu decizia Comisiei Europene de a nu mai acorda fonduri de preaderare țării, în contextul în care discuțiile privind integrarea europeană sunt blocate de către autoritățile naționale. Poate, astfel, Guvernul va realiza importanța fondurilor europene pentru creșterea economică și, astfel, va fi mult mai deschis să reia negocierile.